frú forseti ég vil fyrir hönd okkar alþingismanna flytja hæstvirts forseta og varaforsetum öllum þakkir fyrir samstarfið á þessu haustþingi og ekki síst vil ég þakka forseta fyrir samstarfið við okkur þingflokksformenn það hefur auðvitað oft tekið á eðli máls samkvæmt það hafa verið hér erfið mál til umfjöllunar enég vil fyrir hönd okkar alþingismanna allra óska forseta og fjölskyldu hennar farsæls komandi árs auðvitað er það svo að við erum missátt við niðurstöðu þeirra mála sem hér eru til umfjöllunar það er eðli þess starfs sem okkur er falið að vinna en nú er þessu haustþingi lokið og framundan er vetrarþingið og við munum koma til þeirra verka

og af krafti því það er enginn sem leysir þau erfiðu verkefni sem okkar bíða

og við munum alþingismenn nota þann tíma sem nú gefst til þess að undirbúa okkur undir þau störf við munum undirbúa okkar þingmál og við munum nota þann tíma sem nú gefst til þess að vinna í kjördæmum til þess að hitta fólkið í kjördæmunum og ráða ráðum okkar ég vil alveg sérstaklega við lok þessa mjög svo annasama haustþings færa þakkir frá okkur þingmönnum öllum

og lagt á sig mikla vinnu til þess að auðvelda okkur hér störfin að lokum vil ég senda landsmönnum öllum mínar bestu nýárskveðjur með von um bjarta og góða framtíð fyrir landið okkar ég bið nú háttvirtir þingmenn um að taka undir kveðjur mínar til forseta með því að rísa